Głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Kastlera w sprawie europejskiego roku aktywności osób starszych. W tym tygodniu agencje informacyjne donosiły o stanowisku niektórych naukowców, że gdzieś na świecie urodził się już człowiek, który dożyje wieku 150 lat. Ukazuje to, jak wielkie wyzwania stoją przed nami.

Bardziej istotne jest to, że średnia wieku zwiększa się i udział osób starszych w strukturze społecznej jest znacznie większy niż niegdyś. To z kolei powoduje, że solidarność jako jedna z podstawowych wartości europejskich nabiera również coraz większego znaczenia w wymiarze solidarności międzypokoleniowej.